Človek na sliki ima rjave lase in rjave oči, oblečen ima, kot vidim, šal in nosi klobuk. tukaj vidimo žensko, ki ima, prav tako rjave, oči in črne lase. Nosi pa tudi uhane. Tukaj vidimo človeka, ki ima prav tako črne lase in temne oči, se pravi rjave. Nosi rdečo majico z modrim, temno modrim ovratnikom. Tukaj vidimo nekako mlajšo žensko, nosi karirasto srajco, ki ima rdečo in pa črno barvo. Ima rjave lase in kitko, njene oči so modre. Tukaj vidimo žensko isto mlajših let, ima rjave lase, rjave oči, nosi tudi nakit, recimo uhani na ušesih. Tukaj vidimo mlajšega moškega, ki ima temne lase in temne oči. Poleg tega ima tudi brado, oblečen je v temno obleko. Tukaj vidimo dva obraza, ženski in moški. Moški ima temne lase, temne oči in pa nekako gostejšo brado. nosi tudi nakit, se pravi srebrna ogrlica, medtem ko ženska ima prav tako temne oči in pa temne lase. Obadva izgledata mlajših let. Tukaj vidimo moškega srednjih let, ima temne lase in svetlejše oči, ima pa tudi brado, oblečen je v zeleno majico oziroma srajco. Tukaj vidimo moški obraz, ima temne lase in pa temne oči. poleg tega nosi nakit, se pravi, uhani na obeh ušesih. Ima pa tudi brado, in pa nosi, svetlo rumeno majico. Tukaj vidimo moškega mlajših let, ki ima nekako svetlejše lase in ti lasje so daljši. Potem ima, svetle oči, mislim, da so modre.